Mais comment peut on sérieusement plaider pour une décision fondée sur le mérite alors que, ces derniers temps, le Kosovo a semblé prendre un malin plaisir à jouer avec le feu? Que dire, par exemple, des tarifs douaniers de 100 sur les importations serbes, au mépris de l'accord de libre échange centre européen, ou bien de la transformation de la force de sécurité du Kosovo en armée, en violation de ses textes fondamentaux? Mais le plus inadmissible est de larmoyer sur l'isolement kosovar, en occultant celui éprouvé par la minorité serbe.